Többen is említették, hogy öt uniós tagország nem hajlandó elismerni Koszovót.

Egyértelmű, hogy ez az öt ország nem tud megfelelő, európai módon bánni a kisebbségeivel. Minden előzetes előítélet ellenére mi, Európa hagyományos nemzeti kisebbségei nem örültünk annak, hogy Koszovó önálló, független állam lett. Mi azt szerettük volna, ha Szerbia területén belül egy területi és kulturális autonómiával rendelkezhetett volna. De minket megtanított a történelem arra, hogy az európai realitásokat figyelembe vegyük. És most már csak azért szurkolunk, hogy Koszovó példát mutasson az ötöknek is és más EU s tagállamoknak is, amelyek nem tudják megbecsülni a kisebbségeiket. Az Ahtisaari terv, a kulturális és a területi autonómia lehetőségével példát mutasson azoknak az EU s tagállamoknak régieknek és újaknak is amelyek nem tudják